Upravljanje Evropske unije z migracijami zgleda tako, kot da rep maha s psom, ne pa obratno. Zato balkanska pot realno obstaja in tudi drugi problemi, povezani z nezakonitimi migracijami. Problem migracij se mora reševati predvsem na izvoru, ker tega ne počnemo, so meje izjemno propustne, tudi v Sloveniji, kjer se iz meseca v mesec povečuje število prehodov meje s strani nezakonitih migrantov in v organizaciji tihotapcev, ki jo vsa mašinerija, ki jo premore EU, ne more premagati.

V Evropski uniji smo si zadali jasne cilje glede vračanja nezakonitih migrantov nazaj v varne države oziroma v države izvora. Meni se zdi neodgovorno, da teh ciljev niti približno ne izpolnjujemo. Ravno zato ker nezakonitih migrantov ne vračamo, zmanjkuje prostora za resnične begunce, torej tiste, ki so dejansko v življenjski nevarnosti.